vegna þess sem hæstvirtur fjármálaráðherra sagði hér um þær tillögur sem hér eru til umræðu og vísaði meðal annars í frumvarp sem lagt hefur verið fram og nefndi mitt nafn í því sambandi kannski er þetta dæmi um það sem mundi vera kallað ómöguleiki ég vil samt bara ítreka það sem ég sagði hér áðan að minn málflutningur í þessu sambandi var um það að það væri eðlilegt að menn tækju afstöðu til þessa máls getur hæstvirtur iðnaðar og viðskiptaráðherra aðeins haldið sér rólegri það er ágætt það sem ég var að segja hér áðan að ég teldi eðlilegt að þetta mál kæmi á dagskrá

hæstvirtur fjármálaráðherra vísaði til og við litum á sem ákveðna sáttaleið til þess að ná utan um sem flest sjónarmið bæði þeirra sem sitja við ríkisstjórnarborðið bæði framsóknarmanna og sjálfstæðismanna og einnig hinna sem vilja fá þetta mál í atkvæðagreiðslu einn tveir og þrír þannig að ég vonast til þess að menn taki þá tillögu alla vega til vinsamlegrar skoðunar og efnislegrar meðferðar